Ja, ik denk zeker dat het van belang is dat er in de Europese Unie steun wordt gegeven aan dat soort programma's, maar het moet ook in de lidstaten gebeuren.